Auf der einen Seite bin ich heute sehr erleichtert, weil ein Rechtsrahmen gefunden wurde, um diesen eher zynischen Zugang Wir haben keine Budgetzeile, um den Menschen zu helfen zu überwinden. Und es erleichtert mich auch, dass Sie gemeint haben, es werde nach 2013 eine Lösung geben. Dennoch glaube ich, dass dies eigentlich nur eine akute Behandlung von Symptomen ist. Denn was mir echte Sorgen macht, ist die Politik der Europäischen Union, und hier ganz besonders einiger Staatsfrauen oder Staatsmänner, die genau diese Politik betreiben, die zu der Armut führt.

Sie sind in Wirklichkeit auf eine riesige Finanzkatastrophe zurückzuführen.

Aber wir brauchen eine Ursachenbekämpfung, und das heißt Verteilungsgerechtigkeit!